Doamna președintă, Teheran, Beirut și Bagdad sunt trei puncte dureroase pe harta lumii în acest moment și, în loc de pâine și democrație, oamenii primesc gloanțe și violență. Sunt întristat de faptul că sunt colegi de ai mei, medici, care mor în acest moment în timp ce își apără pacienții. Dar mă întreb oare noi, Parlamentul European, am făcut suficiente lucruri până acum? Și este nevoie de un mecanism internațional de intervenție, de transparență și de protecție a celor care suferă în acest moment. Iar, doamnă înalt comisar, am o întrebare ce măsuri lăsați moștenire viitoarei comisii pentru ca astfel de lucruri să nu se mai repete și, dacă este posibil, să mi spuneți dacă există un anumit termen pentru ca acestea să fie implementate.